Señor presidente, gracias, primer ministro, por estar hoy con nosotros. Como este es un debate sobre el futuro de Europa, voy a referirme a los jóvenes. Todos conocemos la ventaja del programa Erasmus, pero yo creo que también es necesario que los jóvenes estudien en profundidad los antecedentes, objetivos y funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea, ese camelopardo tan difícil de definir al que usted se refería hace un minuto. Por ello, celebro que recientemente el Consejo aprobara la recomendación de la Comisión sobre la promoción de la educación en temas europeos en las escuelas europeas. Esta asignatura europea me parece muy conveniente, y espero que los Estados miembros pronto la implementen. En segundo lugar, quisiera subrayar un grave problema que afecta hoy a toda Europa la baja tasa de natalidad y, por consiguiente, un futuro con menos jóvenes. Me gustaría, o me habría gustado, que en el marco financiero plurianual este declive demográfico que afecta ya a toda Europa hubiera estado más presente a la hora de repartir fondos entre las regiones.